Esto es una transposición de una decisión internacional, es la forma más rigurosa de garantizar el compromiso, y yo me felicito, señor Romeva, de que usted y toda la Comisión de Pesca hayan trabajado para que en la Presidencia española se haya aprobado este documento en primera lectura para proteger el atún rojo.